Hvala lepa, morala sem se ponovno prijaviti besedi po, slišani razpravi ponovno zavajanje ponovno, vsi, vsi obvladamo očitno ustavno pravo, ponovno različne interpretacije ustavne odločbe, ponovno vprašanje, ožanje na financiranje, po vprašanje sistemu sprašujete se, zakaj govorimo o javnem sistemu. Ja, zaradi tega, ker prvo kot prvo današnji zakon uresničuje ustavno odločbo, ampak govori tudi širše, govori tudi o neki bodočnosti in v tem kontekstu, ja, govorimo o ohranitvi sistema javne mreže šol. Absolutno ja in, še enkrat, malo prej sem povedala, ustavni sodnik, ki je sodeloval pri pisanju te odločbe pred dvema letoma, zatrjuje po dveh letih zatrjuje drugo, kako lahko vi danes sedite tukaj, poveste, kaj je konkretno ustavno sodišče jasno in kategorično zapisalo. Ja, mislim zdaj po tudi sama sem pravnica, zame edini pravilen način, ta, ki ga je ministrstvo predlagalo, edini izboljšuje položaj glede financiranja obveznega javnega veljavnega programa in glede razširjenega jasno pove, da je stvar šolnin oziroma, zasebnih šol, in če smo že pri tem, meni večkrat se porajajo vse te debate sploh vprašanje, ja, zakaj potem zasebno, zakaj so se ustanavljale, kakšne cilje so sledile, kakšne cilje, zakaj v Ljubljani, v Mariboru, zakaj spet ne v Izoli, in kakšna je svoboda izbire, če je ta izbira dana samo nekaterim. Zakaj lahko oni odločajo, kateri otroci katerim otrokom bo ta šola sploh dostopna, zakaj ni dostopna vsem pod enakimi pogoji, mislim, res je marsikatera razlika, in ja, ustvarja elitizacijo in se bo še dodatno ustvarjala in poglabljala in problematika, ki nastane, je ta, da se da obstaja nevarnost, da se razširijo in da najedajo v javno mrežo, in temu se mi borimo in zoper to se bomo vselej odločno borili, tako da še enkrat, res se mi ne zdi korektno navajanje, da minister, je predlagal napačno besedilo besedilo, ki je, neustavno in tako dalje in tako dalje, nismo mi pristojni o tem soditi, in še celo zakonodajno-pravna služba, to sem že prej želela omeniti, pa nisem, zanimivo je, da se tudi zakonodajno-pravna služba zdaj spušča tudi v cilje, ki jih zakonodajalec, zasleduje, kar naenkrat zakonodajalec ne more zasledovati oziroma predlagatelj zasledovati širših ciljev, ampak samo, način, kako uresničiti ustavno odločbo. kje kje piše, da ne more iti širše, to je meni absurdno, lepo je v enem pravnem mnenju bilo zapisano, v politični diskreciji vsako- kratne vladne koalicije je uveljaviti svoj politični program zakonodajno-pravna služba naj se spušča v v načine, kako implementirati, ne pa v cilje, ki jih zakonodajalec zasleduje, tako da še enkrat jaz mislim, da je predlagana novela absolutno korak naprej in jo bomo podprli. Hvala lepa, želi še kdo razpravljati?